És Posselt úrhoz hasonlóan nekem is van egy történelmi párhuzamom, az pedig a következő az első világháborút lezáró gyalázatos békediktátumokban a nyugati nagyhatalmak olyan döntéseket hoztak, amelyek eredményeként most 3 millió magyar ember él Magyarország határain kívül, elnyomott körülmények között, jogfosztottságban. Belekerültünk ebbe a borzalmas Európai Unióba, ahol viszont semmiféle segítséget nem kapunk ennek a jogfosztottságnak a megszüntetéséhez.